Dohovor, ktorý je pripravený však v tejto chvíli nenasvedčuje tomu, že sme rovnocenným partnerom, nasvedčuje skôr tomu, že Spojené štáty americké od nás ako keby vyžadovali a očakávali, že splníme ich predstavy. Po Lisabonskej zmluve má ale Európsky parlament oveľa väčšiu silu a úlohou nás poslancov, ktorí tu sedíme, je skutočne obhajovať záujmy a práva, základné práva päťsto miliónov občanov členských štátov Európskej únie. Preto aj ja podporujem návrh, aby sa táto zmluva prepracovala a aby sa do nej zapracovali tie návrhy, ktoré my, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sme jediní priamo volení vo všetkých inštitúciách Európskej únie, očakávame, že budú do tejto zmluvy zapracované. Viem, že sú krajiny v Európskej únii, ktoré majú s terorizmom obrovské problémy. Nakoniec Španielsko je jednou z tých krajín, ktorá dlhodobo s terorizmom bojuje, a ja verím, že Rada bude v tomto prípade partnerom pre Európsky parlament, a nie partnerom pre Spojené štáty americké.